Madame la Présidente, dans un moment où la défiance vis vis de la construction de l'Europe gagne de plus en plus de nos concitoyens, nous devions, je le crois, envoyer un signal positif sur ce dossier de la protection en matière de santé. Pour ces raisons, je me félicite de ce nouveau programme d'action dans le domaine de la santé et de son enveloppe budgétaire, qui n'a pas diminué malgré les velléités d'austérité de trop d'États membres.